Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, mes chers collègues, nous sommes à un moment charnière du débat sur l'avenir du Fonds social européen. À l'heure où la préoccupation numéro un de tous les pays, de toutes les régions européennes, est l'emploi, je suis fière de la résolution que propose aujourd'hui notre Parlement sur l'avenir du FSE. Ce texte est un texte responsable, concret et qui ouvre des portes sur l'avenir. Aujourd'hui, nos territoires ont besoin plus que jamais d'une politique de cohésion et donc de l'aide des fonds structurels européens.

Premièrement, un Fonds social européen qui maintient sa vocation en faveur de l'emploi. Agir contre la pauvreté, oui bien sûr, mais alors en ramenant la personne vers le marché du travail et pas autrement. Aujourd'hui l'emploi doit avoir toute notre attention et doit être notre priorité. L'Europe a besoin d'un visage social et le FSE nous en donne l'opportunité. Je suis convaincue qu'une personne qui retrouve un emploi, c'est aussi une personne qui retrouve sa dignité humaine. Deuxièmement, un Fonds social européen efficace avec des règles claires et pragmatiques qui ne décourage pas les opérateurs. C'est pour cela que je soutiens mon groupe politique qui demande plus de visibilité du FSE, notamment pour en améliorer l'allocation. Imaginez vous que des enveloppes budgétaires sont parfois retournées à l'Union européenne car non utilisées alors que les taux de chômage n'ont jamais été aussi hauts. Troisièmement enfin, nous avons besoin d'un fonds qui s'inscrive dans une politique de cohésion forte. Le FSE doit se décider avec des partenaires au plus près du terrain.